ég vil bara nota tækifærið í byrjun til að vekja athygli á því að þetta eru tillögur sem eru lagðar fram af hálfu þingmanna sem eru í vestnorræna ráðinu en af því að svo háttar til að enginn þingmaður úr vinstri grænum er í vestnorræna ráðinu þá heiti ég því að næst þegar verða lagðar fram slíkar tillögur verði rætt við vinstri græna um þau mál ég geri ráð fyrir því samkvæmt þessari athugasemd háttvirtur þingmaður álfheiðar ingadóttur að tillagan sem var til umfjöllunar áðan og fjallaði um fangabúðirnar í guantanamo að öðrum hafi verið boðið að vera á þeirri tillögu mér datt það bara í hug frú forseti þann tuttugasta og þriðja nóvember síðastliðinn sökk farþegaskipið gas explorer með alls hundrað fimmtíu og fjögur manns innan borðs í suðurskautshafi í kjölfar áreksturs við ísjaka tókst að bjarga öllum um borð í björgunarbát í norska skipið ms noreg norge slysið er raunverulegt dæmi um áhyggjur sem þingmenn vestnorræna ráðsins hafa vegna tíðari ferða flutninga og farþegaskipa á norður atlantshafi en farþegaskipið sem sökk í suðurskautshafi hefur margoft haft viðkomu á íslandi og grænlandi þar sem hafís er eins og við náttúrlega vitum það sem þingmenn hafa áhyggjur af er að ekki sé til staðar nægilegur viðbúnaður til að bregðast við stórslysi sem gæti orðið á norður atlantshafi í ljósi þessara áhyggna var samþykkt ályktun á síðasta ársfundi ráðsins sem haldinn var í nuuk á grænlandi í ágúst síðastliðinn sem var tvö þúsund og sjö sem þingsályktunartillaga sem sett er fram í dag byggir á ályktun ráðsins hljóðar svo með leyfi forseta vestnorræna ráðið skorar á ríkisstjórn íslands og landsstjórnir færeyja og grænlands að gera með sér samkomulag um að stuðla að aukinni samvinnu samráði og samhæfingu um öryggis og björgunarmál á norður atlantshafi bæði við norðurlönd og önnur lönd við norður atlantshaf lagt er til að unnið sé að því að koma á sameiginlegum björgunaræfingum til að samræma viðbúnað og samhæfa viðbrögð við stórslysum í norður atlantshafi

þeim sem hér stendur eru fulltrúar íslands í vestnorræna ráðinu háttvirtur þingmaður árni johnsen guðbjartur hannesson guðjón a kristjánsson guðni ágústsson og jón gunnarsson eins og segir í greinargerð með tillögunni er hvorki nægilegur björgunarviðbúnaðar fyrir hendi til að bregðast við stórslysi á norður atlantshafi né áætlun um hvernig samnýta megi þann búnað sem fyrir hendi er hjá einstökum löndum við norður atlantshaf það er áhyggjuefni í ljósi þess að atvinnustarfsemi eins og gas og olíuvinnsla og skipaumferð bæri vöruflutninga og skemmtiferðaskipa fer sívaxandi sem áður segir og eykur það hættuna á slysum skemmtiferðaskip á ferð um norður atlantshaf hafa sum hver yfir þúsundir farþega um borð lönd við norður atlantshaf eiga öll aðild að fjölda alþjóðasamninga sem lúta að því að koma í veg fyrir stórslys og mengun siglingamálastofnun hefur eftirlit með að erlend skip uppfylli alþjóðleg skilyrði um haffærni eins og öryggisbúnað áhöfn og mengun frá skipum á grundvelli parísarsamkomulagsins það samkomulag kveður á um hafnarríkjaeftirlit en það er svæðisbundið samkomulag tuttugu og sjö ríkja norður evrópu um skoðunarferli skipa sem tekur meðal annars mið af reglum alþjóðasiglingamálastofnunarinnar í frétt morgunblaðsins um sjóslysið í suðurskautshafi segir að það hafi verið gerðar athugasemdir við skoðun á explorer farþegaskipinu í mars síðastliðinn þar á meðal tvær sem sér að stjórnunarbúnaði skipsins spurning sem vaknar er auðvitað sú hvað sé gert í kjölfar slíkra athugasemda geta slík skip lagt úr höfn með fjöldann allan af farþegum þrátt fyrir að kröfur um öryggisbúnað og áhafnir samkvæmt parísarsamkomulaginu séu uppfylltar þá er það hins vegar oft svo að áhöfnin kemur annars staðar frá þar sem veðurfar og siglingaraðstæður eru gerólíkar því sem gerist í norður atlantshafi á fundi þingmannaráðs norðurskautsins sem haldinn var í október síðastliðinn í kanada ottawa kom til dæmis fram að margir þeir sem sigla um norðurhöf hafa litla sem enga reynslu af því að sigla við aðstæður sem þar eru eins og til dæmis við sterka hafstrauma hafís og þoku landhelgisgæsla íslands fer með löggæslu og hefur eftirlit með siglingu skipa á hafinu umhverfis ísland og ber ábyrgð og yfirstjórn á leit og björgun á sjó sjóher danmerkur sinnir sams konar hlutverki á hafsvæðinu kringum færeyjar og grænlands og siglingamálastofnun danmerkur veitir meðal annars leiðsögn við siglingar um hafsvæðið við grænland ísland á í mikilli samvinnu við ýmis lönd um öryggismál á hafi eins og til dæmis við danmörku og noreg ýmsir tvíhliða samningar eru fyrir hendi og fleiri eru í farvatninu og það er ánægjulegt meira þarf að koma til vestnorræna ráðið telur að það sem þurfi sé aukin samvinna samhæfing og sameiginlegar björgunaræfingar allra landanna norður atlantshaf það er samdóma álit þeirra sem vinna við siglingaeftirlit og björgun að ekki sé til staðar viðunandi áætlun um samnýtingu björgunarviðbúnaðar og samræmingu aðgerða til að bregðast við hugsanlegum mengunarslysum og mannskaða ef um stórfellt sjóslys yrði að ræða til dæmis í tengslum við gas eða olíuflutninga eða olíuflutninga eða siglingu skemmtiferðaskips með þúsundir farþega um borð hér er um að ræða gríðarlega víðfeðmt hafsvæði en mjög stór hluti þess er alþjóðlegur og því nauðsynlegt að ná víðtæku samkomulagi um björgunarmál eins og mælt er fyrir í ályktun vestnorræna ráðsins í ályktuninni er kallað eftir samstarfi allra þeirra hagsmunaaðila sem hagsmuna eiga að gæta við norður atlantshaf um að finna varanlegan samræmdan og viðunandi viðbúnað til að fyrirbyggja slys og eiga samstarf um björgun á svæðinu ekki síst á alþjóðlegum sjóleiðum þar sem slys geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir lífsafkomu þjóða við norður atlantshaf einnig er lagt til að unnið sé að því að koma á sameiginlegum björgunaræfingum þar sem viðbúnaður til björgunar er samnýttur og viðbrögð við stórslysum í norður atlantshafi samhæfð ársfundir vestnorræna ráðsins í ágúst síðastliðnum ákvað að björgunarmál yrðu þema næstu þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins sem haldin verður í júní í færeyjum á næsta ári í lok október síðastliðnum kynnti ég ályktun vestnorræna ráðsins á norðurlandaráðsþingi á grundvelli samstarfssamnings milli vestnorræna ráðsins og norðurlandaráðs sem undirritaður var árið tvö þúsund og sex það er ánægjulegt að segja frá því hér að norðurlandaráð varð við áskorun vestnorræna ráðsins og var þemafundur forsætisnefndar norðurlandaráðs sem haldinn var í reykjavík fjórtánda desember síðastliðnum um samstarf landa við norður atlantshaf um björgunarmál og vil ég nota tækifærið til að þakka háttvirtum þingmanni árna páli árnasyni sem er einmitt í utanríkisnefnd og í forsætisnefnd norðurlandaráðs fyrir góða framgöngu í því máli svo mæltu legg ég það til frú forseti að þessari tillögu verði vísað til utanríkismálanefndar